þverstæðukenndu tímamót sem við lifum taka á sig einkennilegar myndir og það sem nú þykir sjálfsagt var óhugsandi fyrir jól eða eins og sagt var við mig á dögunum allt sem sagt var fyrir sex mánuðum er marklaust í dag og hefur glatað merkingu sinni þetta er ein hlið kreppunnar önnur hlið hennar er sú að hér stendur nýr heilbrigðisráðherra sem á að gera grein fyrir stöðu heilbrigðismála eftir rúmlega hálfan mánuð í embætti einn kostur við þessar aðstæður er að fara nokkrum orðum um búið sem hann tekur við sem betur fer er það ekki þrotabú heilbrigðiskerfið á íslandi er það ekki eins og við blasir á öðrum sviðum ýmsum í bönkunum í útrásinni og varðandi gjaldþrot frjálshyggjunnar heilbrigðiskerfið á íslandi stendur hins vegar sem betur fer styrkum stoðum á arfleifð sem menn skópu á tuttugustu öldinni og var byggð á samstöðu og samstarfi en það eru einmitt þessir þættir sem þarf að virkja nú að nýju til þess að verja kerfið við þær erfiðu aðstæður sem við búum nú við þegar talað er um þrotabú frjálshyggjunnar

gera í komandi alþingiskosningum hinn sjöunda janúar síðastliðinn stuttu eftir að alþingi hafði ákveðið að skera niður fjárveitingar til heilbrigðisþjónustunnar þá kynnti þáverandi heilbrigðisráðherra ýmsar fyrirætlanir sínar hann ætlaði til dæmis að gera sankti jósefsspítala að sólvangi að öldrunarlækninga og hvíldarinnlagningarstofnun sérfræðingum og fagfólki sem þar starfaði og hafði framkvæmt skurðaðgerðir skyldi boðið að byggja upp skurðstofurekstur á suðurnesjum en sem kunnugt er og ítrekað kom fram í fréttum renndu ýmsir fjárfestar hýru auga til þeirra áforma síðan átti landspítalinn að yfirtaka skurðstofurekstur á selfossi og aðrar breytingar voru fyrirhugaðar á þessu svæði ef við síðan færum okkur út fyrir elliðaárnar þá var fyrirhugað að sameina norðurland allt í einni sameinaðri stofnun undir forustu sjúkrahússins á akureyri heilbrigðisstofnun norðurlands samsvarandi sameining átti að eiga sér stað á vesturlandi og hefur þegar verið framkvæmd á austurlandi heilbrigðisstofnun vestmannaeyja átti að sameina heilbrigðisstofnun suðurlands sem jafnframt tæki við umsjón með samningi sem er í gildi milli heilbrigðisstofnunarinnar á höfn í hornafirði og heilbrigðisráðuneytisins aðrar breytingar voru fyrirhugaðar ýmsar en þær áttu samtals að skila þrettán hundruð milljóna króna sjö hundruð fimmtíu milljónir á suðvesturhorninu og fimm hundruð fimmtíu milljónir á landsbyggðinni allri ég hef verið að fara í saumana á þessum útreikningum með sérfræðingum heilbrigðisráðuneytisins og á eftir að skoða þetta enn betur en verð að segja að mér finnst gögnin ekki í öllum tilvikum ýkja sannfærandi en hitt er ljóst að það verður ráðist í þann niðurskurð og þann sparnað sem alþingi ákvað með fjárlögum fyrir jólin sumar þessara breytinga eru heppilegar og fullkomlega eðlilegar og ég hef sagt að ég styðji þær aðrar er ósátt um og ég hef ákveðið að endurskoða þær ýmsar en vek athygli á því að þessar breytingar byggja margar hverjar á stefnumótunarvinnu í heilbrigðisráðuneytinu sem fram hefur farið um langt skeið og eru óháðar öllum ráðherrum ráðherrar koma og fara en þessi vinna er unnin og margt í henni er mjög gott unnin meðal annars undir forustu hallgríms guðmundssonar sem stýrir stefnumótunarvinnu í ráðuneytinu hún byggir á því þessi stefna að horfa heildstætt á landið horfa heildstætt á landið í stað þess að horfa á það í eins konar bútasaumi þá er ekki nóg að horfa til samhæfingar og samræmingar á milli stofnana menn þurfa einnig að horfa til sjúklinganna þeirra sem eiga að njóta þjónustunnar og menn hafa vakið athygli á því til dæmis þorvaldur ingvarsson lækningaforstjóri á akureyrarsjúkrahúsinu á fundi okkar í gær þar sem hann sagði að menn yrðu að horfa til þess þegar sjúklingar þarf að ferðast um langan veg og hefðu ekki aðstöðu á þeim stað sem aðgerðir færu fram til að dveljast iðulega dögum og hugsanlega vikum saman þetta yrði allt að horfa á í samræmi í anda þessarar hugsunar hafa menn verið að skoða ástandið til dæmis hér á suðvesturhorninu menn komust að raun um það að framboð á skurðstofuhúsnæði er of mikið miðað við eftirspurn ég er sammála því að taka slíka hluti til endurskoðunar menn eru líka að horfa til ýmissa ósanninda og leikaraskapar sem er einkennandi í þessu kerfi eða skyldu menn gera sér grein fyrir því að vanskil gagnvart landspítalanum hrygglengjunni í heilbrigðiskerfinu á íslandi nema fimm hundruð fimmtíu milljónir króna vanskil sem iðulega standa á dráttarvöxtum það er alls kyns svona leikaraskapur og feluleikur í kerfinu

milljónir króna það er opinbert leyndarmál og hefur verið fjallað um á síðum blaðanna undanfarið meðal annars í morgunblaðinu að sérstakir samningar séu í gildi fyrir læknisverk unnin á sankti jósefsspítala aðrir heilbrigðisstarfsmenn

grundvelli samninga sem gerðir eru á milli spítalans og viðkomandi sérfræðilæknis og á ábyrgð stjórnar spítalans að sjálfsögðu annars vegar eru þetta samningar frá nítján hundruð níutíu og sjö sem hafa verið í gildi síðan þá um aðkeypt læknisverk af hálfu spítalans einnig eru samningar frá öðrum tíma en athugun leiðir í ljós að samtals fengu tuttugu og sjö sérfræðingar greitt samkvæmt báðum samningunum árið tvö þúsund og átta og þrettán sérfræðingar fengu greiðslur sem eingöngu byggja á samningi um ferliverk aðeins tveir fá greitt fyrir unnin verk sem einstaklingar en aðrir frá greiðslur í gegnum eignarhaldsfélög sameignarfélög og svokölluð samlagsfélög dæmi eru um að sameignarfélag læknis hafi fengið á árinu tvö þúsund og átta greiddar rúmar tuttugu og fjórar milljónir króna þetta er nettógreiðsla viðkomandi læknir eða félag er búið að greiða greiðsluna fyrir aðstöðuna og starfshlutfallið er rúmlega sextíu prósent með þeim fyrirvörum sem verður að hafa á um það þegar litið er til starfshlutfallsins en þetta eru

þjónustunni í hafnarfirði en fyrirkomulag af þessu tagi gengur ekki og mér er óskiljanlegt að svona kerfi skuli hafa fengið að blómstra án þess að forverar mínir skuli hafa tekið á þessu og ekki nóg með það sankti jósefsspítali safnar vanskilaskuldum við landspítalann sem ræður fólk á allt öðrum kjörum en hér er um að ræða halló kallar fyrrverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra ég er hérna með þessar tölur og hann hefur ekki tekið á þessum vanda ég hef í dag sent út erindi þar sem skipuð er nefnd fulltrúum hafnarfjarðarkaupstaðar hollvinasamtaka sankti jósefsspítala og síðan sérfræðingum til þess að leggja fram tillögur sem eiga að vera tilbúnar eigi síðar en tólfta mars næstkomandi þar sem starfsemin á sankti jósefsspítala og starfsemi landspítalans verði samhæfð með það í huga að tryggja framtíð sankti jósefsspítala en það eru ýmsar forsendur sem þarna eru lagðar til grundvallar starfsfólkið á ekki að segja upp störfum við þær breytingar sem hugsanlega verður ráðist í og læknum verður boðið upp á sambærileg kjör og tíðkast hjá starfssystkinum á landspítalanum þetta er grundvallaratriði samhliða þessu hef ég ákveðið að ganga til samningaviðræðna við hafnarfjarðarbæ um að færa heilsugæsluna færa heilbrigðisþjónustuna í ríkari mæli til bæjarins eins og bæjaryfirvöld hafa margítrekað óskað eftir varðandi breytingar á norðurlandi þá fór ég í gær og í fyrradag um norðurland og ræddi við sveitarstjórnarmenn ræddi við forsvarsmenn heilbrigðisstofnana á norðurlandi vestra og á norðurlandi eystra niðurstaðan úr þeirri ferð er ákvörðun sem er eftirfarandi það verður ekki hreyft við fyrirkomulaginu á norðurlandi vestra hvað varðar hvammstanga hvað varðar blönduós hvað varðar sauðárkrók á eyjafjarðarsvæðinu verður hins vegar keyrt að sameiningu þá er verið að horfa til siglufjarðar ólafsfjarðar dalvíkur og akureyrar húsavík verður ekki þvinguð inn í slíka sameiningu enda er byggt á vilja fólksins á hverjum stað það er hlustað á sveitarstjórnarmenn og það er hlustað á forsvarsmenn þessara stofnana varðandi breytingar á vesturlandi og suðurlandi þá hyggst ég heimsækja þær byggðir á komandi dögum og engar ákvarðanir verið teknar endanlega fyrr en að loknum þeim stór hluti aðgerða núverandi heilbrigðisráðherra væri þegar komin í framkvæmd þetta er haft eftir fyrrum heilbrigðisráðherra háttvirtum þingmanni guðlaugi þór þórðarsyni við skulum fara aðeins í saumana á þessu ég vil segja það við háttvirtan þingmann að það er fjarri mér að bregða mér í þann búning sem hann ætlar að reyna að líma á mig einhverjar fjaðrir enda færi þá væntanlega fyrir mér eins og buster keaton í frægri gamanmynd hann hló og baðaði út vængjunum en komst aldrei á loft forveri minn hugðist eins

og reglugerðina sem ég kynnti tólf dögum eftir að ég tók við embætti reglugerðin sem háttvirtur þingmaður byggði á var ákvörðun alþingis um að spara tryggingastofnun þúsund milljón reglugerðin sem háttvirtur þingmaður gaf út fyrrverandi heilbrigðisráðherra kvað á um sparnað upp á hundrað milljónir sú reglugerð sem ég gaf út tólf dögum eftir að ég tók við embætti fól í sér sparnað upp á sex hundruð fimmtíu milljónir króna þetta er munurinn þetta er einn munurinn í krónum talið síðan er á það að líta að þar er ekki að finna ýmsa þætti veigamikla félagslega þætti sem áhersla var lögð á í mínum breytingum þar horfði ég sérstaklega til atvinnulausra það er mikill harmleikur að missa atvinnuna og nú eru íslendingar fimmtán þúsund talsins sem hafa misst atvinnu sína og reglugerðin sem ég gaf út byggir á ábyrgri